Madame la Présidente, Madame la Commissaire, l'argent des contribuables européens sera désormais mieux protégé, et les fraudeurs transfrontaliers davantage poursuivis. C'est le message qu'envoie l'Union avec la création du parquet européen. Celui ci aura le pouvoir d'enquêter et de poursuivre les auteurs de fraudes affectant le budget de l'Union, comme les détournements de fonds ou les fraudes à la TVA, qui s'élèvent, comme chacun le sait, chaque année, à plus de 50 milliards d'euros. Après plus de quatre ans de discussions, il était temps que l'Union se dote d'un organe capable d'appréhender ce phénomène servant parfois à financer le terrorisme.

Bien sûr, les compétences du parquet pourraient être plus larges et couvrir, par exemple, les crimes environnementaux, mais ses pouvoirs pourront être étendus à l'avenir. Ce qui est essentiel maintenant, c'est de doter le parquet de ressources à la hauteur de ses ambitions, d'assurer une coopération efficace avec Eurojust et surtout de lui garantir une indépendance véritable.

Le parquet est une avancée pour l'Europe de la justice.